Meine Damen und Herren! Der Vertrag von Lissabon ist auf der Zielgeraden, und jetzt ist es Zeit, den Blick nach vorne zu richten. Wir müssen Europa sozialer machen, wir müssen Europa ökologischer machen, und wir müssen Europa demokratischer machen. Da vor allem haben wir großen Nachholbedarf. Ich möchte ein Europa, in dem sich die Bürger nicht nur als Zuschauer, nicht nur als Objekt, sondern in dem sie sich als Subjekt dieser Europäischen Gemeinschaft verstehen.

Was wir beobachten müssen, ist, dass ein Einzelner unter den europäischen Präsidenten versucht, sein Volk, sein Land und ganz Europa in Geiselhaft zu nehmen.

Sie ist das Herzstück dieses Vertrages!